Dopo il regolamento sulla protezione dei dati personali, il regolamento sul libero flusso dei dati non personali rappresenta un altro importante passo verso il completamento di un mercato europeo dei dati, dati sempre più trasparenti, accessibili e allo stesso tempo più tutelati. Oggi le imprese non possono scegliere i luoghi meno costosi dove archiviare o elaborare i propri dati. I numerosi ostacoli amministrativi presenti rendono difficile cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati sui propri sistemi informatici. Grazie a questa normativa, le imprese potranno invece evitare la duplicazione dei dati in più luoghi, potranno entrare in nuovi mercati e potenziare le loro attività. I dati circoleranno liberamente in tutta l'Unione europea e verranno abbattute le barriere sui servizi di archiviazione, quei servizi che rappresentano la base di partenza per lo sviluppo di una pubblica amministrazione sempre più aperta e digitale, dove i servizi e i documenti sono a disposizione dei cittadini con un solo click. Per cogliere l'importanza del fenomeno, basta ricordare che in dieci anni la portata dell'economia dei dati crescerà di quasi venti volte e quindi dopo le persone, le merci, i servizi e i capitali, si aprono le porte alla quinta libertà nel mercato unico digitale, quella dei dati, che favorirà settori come l'internet delle cose, la blockchain, l'assistenza sanitaria, la chirurgia a distanza e le soluzioni di mobilità intelligente, come per esempio le auto a guida autonoma. Tutto questo, però, avverrà senza indebolire il controllo delle autorità nazionali che potranno esercitare il diritto di accesso ai dati in tutta Europa. Questo controllo sarà fondamentale perché un mondo sempre più digitalizzato è un mondo più vulnerabile ed è nostro dovere adoperarci per tutelare le parti più esposte, ovvero i cittadini, i privati e le imprese.